Marca patrimoniului european va sprijini asumarea apartenenței la spațiul cultural comun al continentului nostru.

Recunoaștem astfel că proiectul nu a beneficiat de vizibilitatea meritată în faza interguvernamentală. Salut acordul la care s a ajuns împreună cu Consiliul, în special simplificarea și clarificarea procedurilor tranzitorii.

Cred însă că trebuie să luăm în calcul pe viitor deschiderea accesului la acest proiect către țările europene care nu fac încă parte din Uniune și aduc drept argument o inițiativă simbolică a UE desemnarea Sibiului drept capitală culturală europeană atunci când aderarea României la Uniune era incertă. Această desemnare a fost un real succes european. Fără îndoială, Marca patrimoniului european va sensibiliza cetățenii noștri cu privire la diversitatea istoriei comune și va impulsiona turismul cultural.